Vous savez très bien que la position que vous défendez est inacceptable pour les Britanniques, inacceptable pour la majorité à la Chambre des communes, et qu'elle aboutit à une situation de blocage total dont vous porterez la responsabilité.

Le premier, c'est l'inflation des dépenses, l'augmentation du budget, des dépenses toujours plus grandes de l'Union européenne, toujours plus éloignées aussi des préoccupations des citoyens et notamment de ce qu'ils ont exprimé aux dernières européennes. L'autre écueil, c'est évidemment l'idée des ressources propres une fiscalité européenne qui ne remplacerait pas les fiscalités nationales mais s'y ajouterait, rendant la pression fiscale dans nos États toujours plus importante. Et, enfin, j'ai vu Monsieur Macron parmi les chefs d'État, Monsieur Timmermans parmi les commissaires européens, s'exprimer récemment pour conditionner les Fonds structurels de l'Union européenne au respect du prétendu état droit,

Il faudrait quand même qu'ils se souviennent qu'aux dernières élections européennes, le parti Droit et Justice en Pologne, le Fidesz de Viktor Orbán en Hongrie, sont les partis qui, tous pays confondus, tous partis politiques confondus, ont obtenu les meilleurs résultats. Ce sont ceux qui ont la plus grande légitimité démocratique. Ça devrait inciter la Commission européenne à les respecter, car la Commission n'aura jamais la légitime démocratique qu'ont ces chefs d'État et de gouvernement.